Señor Presidente, saludo los esfuerzos de las instituciones europeas por incrementar su transparencia y aumentar la calidad de su legislación, porque ambas son básicas para acercarse a la ciudadanía. En cuanto a la subsidiariedad, quisiera decir que en el informe se habla del papel de los parlamentos nacionales, pero el procedimiento no asegura que las regiones con competencias legislativas puedan hacer llegar sus posiciones a las instituciones europeas. Eso debe resolverse, y puede contribuir a ello incrementar el plazo de la respuesta. Deseo expresar mi acuerdo con que sea la Comisión de Peticiones el órgano responsable de gestionar las propuestas que lleguen por la vía de la iniciativa Ciudadanía europea. Creo imprescindible, también, mejorar los procedimientos de consulta de la Comisión, incorporando el criterio de la proactividad hacia los sectores concernidos y con una aplicación intensiva de las TIC para conseguirlo. Es imprescindible, igualmente, garantizar una redacción y unas estructuras accesibles para todas las propuestas. Por último, quisiera recordar una vez más a los Estados la necesidad del establecimiento de los cuadros de correspondencia.